Vous avez raison, Madame la Commissaire, quand vous dites qu'il faut protéger nos enfants, qui encourent des risques particuliers dus à leur âge.

Cependant, Madame la Commissaire, dans votre communication, vous regrettez que les jeunes ne fassent que consommer sur l'internet. Vous avez raison, mais j'irai plus loin en parlant de la régulation des contenus publicitaires qui, aujourd'hui, montrent à nos enfants une vision du monde consumériste et particulièrement matérialiste. Enfin, Madame la Commissaire, dans votre communication, vous appelez à un numérique pour tous. Vous avez en charge l'amélioration des conditions des personnes en situation de handicap et ce soir, pas un mot! Un zéro pointé sur ce sujet. C'est un acte manqué, Madame, vous auriez dû saisir cette opportunité pour nous parler aussi de l'urgence de créer un numérique inclusif.